Hvala za besedo . Strašenje ljudi zagotovo ni primerno, previdnost pa je več kot potrebna. Razmislek o migracijah je pa tudi nujen in potreben . Ta marakeški sporazum, mi smo krščanski demokrati, smo mu nasprotovali, ker menimo, da mora vsaka država sama urejati migracije v tem smislu, koliko ljudi lahko sprejme, integrira, jih želi, jih potrebuje. In te zaveze, da mora vsaka država delati tako, kot bo rekla ali Evropska unija ali kdo drugi, se mi ne zdijo pravilne. Po drugi strani pa vem, da ta referendum, ne bi imel nobene veljave, zato je to samo draga anketa, ki pa je nepotrebna , kar vemo, kaj ljudje hočejo . Krščanski demokrati pa vztrajamo na tem, da mora ostati v naši politiki in v demokraciji človek središču pozornosti . Torej spoštovanje človeka od spočetja do naravne smrti, zato moramo, z vsakim človekom ravnati spoštljivo, odgovorno, in ne diskriminatorno. To pa ne pomeni, da mora Evropska unija ali pa Slovenija sprejeti vsakega, človeka, ki bi želel priti k nam. Evropska unija in Slovenija tudi nista dolžni, da bi reševali vse probleme, ki so se nakopičili v svetu in zaradi katerih nastajajo migracije. Seveda pa je potrebno da pomagamo beguncem in tistih, ki tistim, ki so pomoči potrebni. Sem že citirala večkrat, kaj je rekel dalajlama lani na konferenci na Švedskem: Evropa pripada Evropejcem , beguncem pa pomagajte, potem so pa odgovorni za obnovo lastne države. Torej migracije v tem smislu, da jih lahko integriramo družbo, ne pa da se bo Evropa v svojih temeljih spremenila.